Ja, v zadnjih letih smo res že tolikokrat razpravljali o tej temi, da mislim, da smo že res vse povedali. Ampak glede na to, da je kar precej novih poslancev, bom še enkrat poskusila razložiti stvar tako, kot mislim, da je najbolj preprosto in razumljivo. Skratka. Pred več kot štirimi leti je ustavno sodišče izdalo odločbo. In državnemu zboru naložilo, da mora v enem letu sprejeti zakon, ki bo odpravil te nezakonitosti. Danes, več kot štiri leta po tem, še takšnega zakona ni bilo oziroma je bil nekajkrat predlagan, vedno zavrnjen. Zavrnjen s strani seveda koalicije. Potem je prejšnja ministrica pripravila zakon, s katerim se je samo iskalo spet neke obvode. Tako kot je prej kolega Koprivc rekel - dajmo se mi nekaj sporazumeti. Res, meni številke niso najbolj ljube, ampak kaj je pa stoprocentno, pa vem, kaj je stoprocentno. In pri tem se pa ne da nekaj, sklepati kompromisov. Ustavno sodišče je reklo: "Stoprocentno financiranje tistega obveznega programa," in tukaj gre za veliko zavajanje, ko govorite, da se financirajo zasebne šole, ne financira se šola, financira se program. Lastniki šole morajo pa šolo zgraditi, jo vzdrževati, skratka, država ima samo manj stroškov, če je več otrok vpisano v take šole, kar mora plačevati samo obvezni program. Vse, kar je dodatno, plačujejo starši teh otrok, ki so ravno tako davkoplačevalci in imajo ravno tako pravico, da imajo njihovi otroci, torej, obvezno osnovno šolo zastonj. Pa vemo, da ni zastonj nikjer, da je treba še preveč plačati. Torej, starši imajo pravico, da njihovi otroci obiskujejo obvezno osnovno šolo, ki je zastonj, ker ima ta šola koncesijo, ker je dobila vsa dovoljenja, ker je nadzorovana, pregledana in tako naprej. To je vsa poanta in zakaj se ta tematika in ta zakon tolikokrat ponavlja? Zato, ker nočete tega problama, problema rešiti, pa veste, za koliko denarja gre? Za dobrih tristo tisoč evrov letno več. To je plača enega dobro, letna plača dobro plačanega menedžerja. Fa, zato se vidi, da gre za politično nagajanje, ne pa, da bi hoteli izpolniti odločbo ustavnega sodišča. Iščete vse mogoče obvode. Gospod minister, jaz upam, da vi besedo držite in da boste tudi dobili za to podporo koalicije, kajti prejšnji predsednik vlade je obiskal, Osnovno šolo Alojzija Šuštarja v Šentvidu, tam javno dal obljube in rekel: "To pa res moramo uresničiti, to pa ni za nikamor, da ne spoštujemo usta, o, odločbe ustavnega sodišča." Samo predsednik vlade je to govoril, pa zakon ni bil sprejet. Če bi prišli k opoziciji, bi bil, ampak očitno ni bilo prave volje za to. In kar je gospod Kramar prej govoril, ga z, res občudujem, da si je to kot koalicijski poslanec upal reči, ker je govoril po pravici, in nobeden od mojih otrok ni obiskoval nobene izmed teh šestih šol, pa tudi vnuk je ne obiskuje, ampak enostavno ne morem verjeti, da na plečih teh otrok in teh staršev, ki niso neki bogataši, ampak pač starši, ki vidijo v teh drugačnih pedagoških pristopih in vzgoji, neke vrednote in zaradi tega so vpisali svoje otroke v te programe. Da na plečih teh otrok in teh staršev se mi tukaj prerekamo že več kot štiri leta, zavračamo vse rešitve in se gremo neki politični boj. Jaz nisem za to, da se gremo ... Kristjani, nekristjani, levi, desni, ampak tukaj gre za enostavno rešitev problema, ki bi ga lahko že zdavnaj rešili tristo tisoč evrov letno denarja, pa se tukaj prerekamo v nedogled, to je pa res žalostno. Da smo tako spolitizirali to enostavno vprašanje in, nas bo lahko res sram, ko bo ustavno sodišče samo o tem odločilo brez nas, kar smo imeli možnost, da to popravimo, pa tega nismo naredili.